Nastavení rovných pravidel nesmí znamenat a vést ve svém důsledku k roztříštění vnitřního trhu na dvacet osm různých národních úprav doprovázených naprosto nepřiměřenou administrativní zátěží dopadající zejména na malé a střední podniky. Využívám tedy této příležitosti, abych tlumočila jejich obavy, a současně vyzývám Komisy k reakci, která vyjasní pravidla pro provozování mezinárodní silniční dopravy, a k tomu, aby zabránila pokračující fragmentaci vnitřního trhu.